dal segno e dal segno Conformemente all'articolo 180 bis, paragrafo 2, del regolamento, i gruppi politici che hanno raggiunto la soglia alta hanno chiesto che il voto abbia luogo a scrutinio segreto. Possiamo passare ora alla votazione.